Pero no habrá una auténtica Unión de la Energía si no garantizamos las necesarias interconexiones que acaben con las islas energéticas, como la península Ibérica. Pero, señor comisario, usted recordará que yo le he felicitado por los acuerdos alcanzados en París, donde usted tuvo un protagonismo importante. Yo le voy a pedir que nos acompañe para que esa música que sonaba bien en París se traslade a la realidad, haciendo una legislación europea en materia de renovables y en materia de eficiencia energética que esté de acuerdo con esos compromisos de París. Ayer dimos un paso importante con un amplio acuerdo en la Comisión de Industria para ambicionar más, para poner al Parlamento Europeo y a Europa en línea con esos compromisos más energías renovables, más penetración de renovables en transporte, en calefacción, en refrigeración, más empoderamiento del ciudadano, regulando mejor el derecho al autoconsumo, y evitar situaciones de retroactividad como algunas que habíamos conocido. Señor comisario, alinéese con lo que acordó ayer el Parlamento Europeo, y todos juntos nos pondremos en línea con lo acordado en París.